Chcę podkreślić, że z ulgą przyjąłem to sprawozdanie, z ulgą a nie z satysfakcją, ale jednak ucieszyło mnie to sprawozdanie, jak i realizowane zadania.